În urmă cu câteva zile, regimul lui Gaddafi adresa o scrisoare Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, în care își manifesta surprinderea față de sancțiunile adoptate pe 26 februarie, pretextând că nu a existat decât un recurs moderat, spunea Gaddafi, la forță,

Este semnul clar al unui dictator care știe că a pierdut partida și care nu mai poate recunoaște gravitatea actelor pe care le comite. Brutalitatea din ultimele trei săptămâni din Libia este, în acest fel, minimalizată cu un cinism incredibil. Pe de altă parte, este evident că reacția regimului Gaddafi ne arată că sancțiunile adoptate până acum nu îi sunt deloc indiferente. De aceea, cred că trebuie să avem sancțiuni cât mai dure, sub mandat ONU, evident, dar cred că trebuie să mergem dincolo de zonele de excluziune aeriană, sprijinindu i pe cei care trebuie să îl învingă pe Gaddafi, fiind, de asemenea, solidari cu statele noastre din sud care vor primi un val de refugiați